virðulegi forseti góðir landsmenn ég vil byrja á því að senda bændum og björgunarfólki á norðanverðu landinu baráttukveðjur í því stríði að heimta fé af fjalli og bjarga lömbum undan snjófargi ég mun leggja það til og taka undir tillögu þess efnis að lagðir verði auknir fjármunir í bjargráðasjóð til að mæta því tjóni sem verður óvissu um afkomu fólks er nauðsynlegt að eyða sem allra fyrst ég veit að allir landsmenn hugsa til hvar og standa með ykkur þjóðin er þegar allt kemur til alls samstaða og þrautseig það er gott að búa á íslandi það hefur verið gott að búa á íslandi og það mun áfram verða gott að búa á íslandi þjóðir heims eru einnig í síauknum mæli farnar að horfa á landið og norðurheimskautssvæðið og þá fjölmörgu möguleika sem þar kunna að skapast norðuríshafssiglingarnar munu hefjast innan fárra ára hvað sem okkur finnst þá verðum við að vera vel á verði og nýta okkur það forskot sem lega landsins skapar okkur akureyri sem fagnaði fyrir skömmu hundrað fimmtíu ára afmæli sínu hefur líka fest sig í sessi sem vettvangur umræðu um réttindi norðurslóða og það er með ánægju sem ég segi að þingsályktunartillaga sem ég mælti fyrir og samþykkt var á alþingi á stóran þátt í því það eru því ótal fleiri möguleikar í boði fyrir ísland ef vel er haldið á málum

allar forsendur voru fyrir því að landið mundi rísa úr sæ fyrr en ella þó að fá af þeim markmiðum sem hafa náðst og ríkisstjórnin sjálf setti sér í upphafi kjörtímabilsins að hagvöxtur sé hér undir væntingum og verðbólgan ógnarhá er samt ekki þar með sagt að okkur hafi ekki fleygt fram það höfum við gert svo sannarlega þrátt fyrir dómsdagsspár núverandi ríkisstjórnar um slæmar afleiðingar á þjóðarbúskapinn ef við mundum ekki samþykkja icesave reikningana það vorum ekki bara við framsóknarmenn sem hefðum rétt fyrir okkur í þeim efnum þjóðin hafði rétt fyrir sér

tjónið sem icesave klyfjarnar hefðu valdið þjóðarbúinu hefði verið óbætanlegt meiri skaði hefði einnig verið unninn ef við framsóknarmenn hefðum ekki staðið vaktina og barist gegn því að boðaður þrjátíu til fjörutíu prósent niðurskurður á heilbrigðisstofnunum í þingeyjarsýslum á austurlandi skagafirði og norðanverðum tröllaskaga næðu fram að ganga nú er boðið upp á læknalausa daga í vopnafirði á vakt þessarar ríkisstjórnar og er þó ekki um bæjarhátíð að ræða

voru allir möguleikar á uppbyggingu og í raun hefði svæðið getað verið í stórsókn á þessu kjörtímabili þess í stað hefur ítrekað borið nauðsyn til að boða til borgarafunda út af fyrirhuguðum áætlunum ríkisstjórnarinnar svo oft að ég hef ekki tölu á þeim fundum sem ég hef sótt af því tilefni það voru ekki bara heilbrigðismálin sem brunnu á fólki heldur einnig boðaðar aðgerðir gegn sjávarútvegi brestur á loforðum um jarðgöng sem og um stórframkvæmdir meira að segja háskólinn á akureyri hefur þurft að berjast fyrir sínu allt í boði núverandi stjórnvalda það sem hins vegar hefur einkennt baráttu fólks á norðausturlandi er samvinna og samstaða það er til að mynda til fyrirmyndar hvernig margar bæjar og sveitarstjórnir hafa unnið saman í minni og meiri hluta þvert á flokka og stjórnmálaskoðanir ég trúi á samvinnu fólksins í landinu samvinnuhugsjónina sem gengur út á framþróun og framsækni öllum landsmönnum til heilla að allir geti notið gæða landsins náð sér í menntun og haft aðgang að bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á hvar sem búseta þeirra er á landinu því miður hefur ríkisstjórn átakanna ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur og steingríms j sigfússonar unnið í þveröfuga átt við þessi markmið ísland þarfnast forustu sú forusta má ekki vera byggð á hatri sérhagsmunagæslu eða átökum forustan þarf að byggja á viljanum til samvinnu umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra auðmýkt í samskiptum virðingu og síðast en ekki síst efnislegu mati á þeim leiðum sem standa til boða hverju sinni kæru landsmenn framtíðin er björt á íslandi ef okkur tekst að snúa vörn í sókn framsókn fyrir komandi kynslóðir með samvinnu og sanngirni að leiðarljósi góðar stundir